Ces violences sont malheureusement en augmentation, et si l'Europe n'est pas le continent le plus touché par ces violences, elle n'est cependant pas épargnée. Ces derniers mois, deux personnes ont été tuées alors qu'elles luttaient contre des abattages illégaux en Roumanie, tandis qu'au Royaume Uni, trois personnes ont été condamnées à de lourdes peines de prison pour leur action contre l'exploitation du gaz de schiste. Parmi les militants des droits de l'homme, les activistes environnementaux courent souvent de graves dangers du fait des intérêts financiers que leurs actions remettent en question.

Les militants environnementaux doivent pouvoir se tourner vers l'Europe pour qu'elle les protège et leur assurer un accès à la justice lorsqu'ils sont victimes de ces violences. Le système judiciaire ne doit pas être un moyen de réduire les activistes au silence, mais de les défendre contre ceux qui attaquent leurs droits et causent des dommages environnementaux.

De telles mesures doivent permettre de mieux protéger et de mieux défendre les militants environnementaux en Europe mais également dans le reste du monde.